Ich glaube, wir sind uns alle darin einig, dass wir im Kampf gegen die Geldwäsche eine schwarze Liste brauchen, die Biss hat, die Drittstaaten zum Einlenken bewegt und die glaubwürdig ist. Weil wir Zweifel hatten, dass das bei früheren Entwürfen der schwarzen Liste der Fall war, haben wir ja auch als Europäisches Parlament selbst schon delegierte Rechtsakte zurückgewiesen.

Das war genau das, was wir immer gefordert haben. Die Liste ist sicherlich nicht perfekt. Man kann sich auch die Frage stellen, warum ein Land wie Russland noch nicht auf dieser Liste steht. Und natürlich hat der Rat auch ein paar prozedurale Punkte genannt wie kommt man drauf, wie kommt man wieder runter über die wir miteinander reden können. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass der Grund für die Zurückweisung der Liste durch den Rat nicht ein formaler war, sondern dass hier auch eine Reihe von sachfremden Erwägungen eine Rolle gespielt hat.

Wenn wir uns auf diese Argumentation einlassen, verliert die Liste jegliche Glaubwürdigkeit. Denn dann ist klar, dass ein Drittstaat nur intensiv Lobbyarbeit bei den Mitgliedstaaten betreiben muss, dann ist er wieder weg von der Liste. Und wenn sich das erstmal herumgesprochen hat, dann ist diese Liste ein zahnloser Tiger. Das können wir nicht wollen, denn am Ende geht es darum, auch sicherzustellen, dass der europäische Finanzsektor nicht für Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder für Zwecke der organisierten Kriminalität missbraucht wird. Es passt nicht zusammen, auf der einen Seite die europäische Bankenaufsicht mit neuen Geldwäschebekämpfungsbefugnissen auszustatten, aber auf der anderen Seite ein Einfallstor offen zu lassen, weil wir uns nicht auf eine Liste einigen können. Ich kann die Kommission nur ermuntern, möglichst schnell wieder einen Vorschlag zu machen. Und ich kann nur an den Rat appellieren, dieser Liste dann auch zuzustimmen.